Zwalczanie nierówności jest jednym z obowiązków państw członkowskich wynikającym z Traktatów.

Zgodnie z tezą zawartą w tytule sprawozdania, o którym dzisiaj mówimy, zwalczanie nierówności może przyspieszyć powstawanie nowych miejsc pracy.

Nie jest dla nich ona oczywista, gdyż działania równościowe kojarzą jako dodatkowy wysiłek i dodatkowy koszt, fanaberie rozwiniętego państwa, a nie dźwignię rozwoju. Dlatego cieszę się z poprawek, które przygotowała Komisja FEMM, które jasno pokazują, w jaki sposób większa równość pomiędzy kobietami i mężczyznami może przyczynić się do budowania i rozwoju rynku pracy. Obecnie nierówności płciowe są nam dobrze znane kobiety zarabiają mniej, mają niższe emerytury, blokady w awansach, pracują w niżej płatnych sektorach. Na to nakłada się konflikt praca dom i nieproporcjonalnie większe zaangażowanie kobiet w nieodpłatną pracę domową. Utrzymywanie tych nierówności prowadzi do marnowania potencjału kobiet, częściowego tylko wykorzystywania ich wykształcenia, kwalifikacji i kreatywności, które odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu na rynku pracy, jego rozwijaniu i w tworzeniu nowych miejsc pracy.